En er is geen arts die hem kan redden. Daarom, mevrouw Mogherini, deze dringende oproep, een emotionele oproep gebruik al uw invloed, gebruik de hefbomen die u heeft om het leven van deze man te redden!